Netušil jsem až do tohoto okamžiku, že ministři a ministerští předsedové vlád některých zemí jsou vybaveni doživotní zvláštní imunitou. Nesporně je pozoruhodné, když Evropský parlament na jedné straně vyžaduje důsledný postup proti korupci a na druhé straně v momentě, kdy je obviněn člen bývalé vlády pan Danilišin, je mu udělen politický azyl, a to dokonce v mé České republice. A to bez jakéhokoliv předběžného zkoumání daného případu. Mimochodem pan Danilišin nebyl nikdy členem žádné politické strany, a tak jeho obvinění je čistě ekonomického rázu. Žádejme důsledný postih za korupční jednání jak uvnitř, tak vně Evropské unie. To je naprosto správné, ale přečtěme si ústavu příslušné země a zkusme zjistit fakta. A až bude korupce v evropských zemí skutečně odstraněna, zkusme se vrátit k císařským radám uděleným různým zemím v námi, bohužel, přijímaných usneseních.